Ön hosszasan taglalta ennek az új rendszernek az előnyeit, elsősorban a fogyasztók szemszögéből nézve, illetve a fogyasztókra bízva az adott termékek megítélését.